Aber ich will ausdrücklich sagen Gestern Abend haben Sie sehr viel kürzer gesprochen als die Redezeit, die wir vorgesehen hatten. Ich will jedenfalls von meiner Seite aus sagen, dass ich es außerordentlich schätze, dass Sie in weitgehend freier Rede auch auf einzelne Abgeordnete eingehen.